Hvala lepa. Kljub temu, da se je na neki način, dogajala prihvatizacija leta dva tisoč trinajst, je spomin še vedno živ, tudi pri meni. Kaj se je vse dogajalo? Kaj vse se je prenašalo na slabo banko, kakšne terjatve? Kdo je lahko prenašal? Vse se to vpraša, kdo je lahko prenašal te terjatve? Ali tisto, ki je res potreboval neko, bom rekla pomoč oziroma, reprogramiranje ali tisti, ki je bil bližje informacijam, da se bo to dogajalo? Prav je, da se ugotovi in sem vesela, da se bo vendarle končno lahko pogledalo resnici v oči, zakaj imamo v Sloveniji minimalno plačo, zakaj imamo tako velike trošarine, zakaj imamo velike, visoke davke, zakaj imamo ne nazadnje primanjkljaj, zakaj nimamo zastonj vrtcev - vse zaradi tega, ker je bilo dejansko na neki način prihvatizirano pet milijard evrov našega skupnega imetja. Ali pa hm, bom rekla, imetja vseh nas Slovencev. Jaz, ko sem se pripravljala na to točko, sem rekla, da je to tako visoka številka, da si jo ljudje, ki živijo s petsto ali pa živimo s petsto tisoč evri na mesec, ne znamo niti predstavljati, kaj in kako so to naredili. In marsikdo reče, sedaj, ko pridejo neke tožbe oziroma, ko pride vendarle do mogoče ugotovitve nezakonito pridobljenega premoženja, grejo ljudje zaradi šestdesetih milijard za tri leta v zapor. Si predstavljate, kaj razmišlja človek, ki komaj pride skozi mesec? Zato, ker mu bo vse premoženje ostalo - zakaj mu bo premoženje ostalo? Zato, ker ne znamo izvajati Zakona o nezakonito pridobljenem premoženju. In lahko rečem, da se je z državnim bogastvom ali denarjem, barantalo, barantalo kot na kakšnem kravjem semnju. Da se je delalo z državnim premoženjem kot svinje z mehom. In kje smo zdaj? Jaz sem vesela, da bo vendarle preiskovalna komisija ugotovila in da bo ugotavljala odgovornost vseh, ki so bili vpleteni, politično odgovornost in tudi seveda vseh ostalih. Verjamem, kar verjamem v dobro, da boste vsi moji poslanski kolegi pomagali pri tam delu. Seveda to pomeni, da boste tudi zagotavljali sklepčnost komisije, ko bodo prihajala na dan določena imena in seveda tudi določeni podpisi pod določenimi, pogodbami, nečednimi posli, in da boste imeli to moč, da boste vendarle tudi, če bo kdo izmed naših vrst, rekli: "Ja, ti si prihvatiziral toliko in toliko in hočeš zdaj ta denar oprati in seveda priti nazaj v Slovenijo z nečednim denarjem, s tistim denarjem, ki nam je bi bil pobran dva tisoč trinajstega leta." Ker če takrat ne bi bil pobran, verjemite mi, bi mi danes bili res druga Švica, bi imel mi zastonj vrtce, mi se ne bi pogovarjali, kolikšna bo minimalna plača. Jaz želim tej komisiji, da bo dobro opravlja svoje delo, in da bo prišla na dan, in predvsem želim, da bojo potem tudi neke sankcije. Da bojo neke tožbe in ne nazadnje si želim to, kar vsi Slovenci, da pride ta denar nazaj v Slovenijo.